Señora Presidenta, dentro de los corredores de transportes transeuropeos está el corredor ferroviario llamado corredor mediterráneo. Es una comunicación vital que comunicará el norte de África con Europa. Para España es vital porque este eje es prioritario, dado que comunicaría Algeciras con Europa.

Ésta es una de las dos condiciones.

Hay que tomar impulso económico, ser competitivo también lo decía la Comisaria porque en esta zona se produce más del 50 de las exportaciones españolas. Por lo tanto, si fomentamos un eje estratégico ferroviario por el Mediterráneo, vamos a lograr mayor competitividad para España y mayor competitividad para Europa.